Doamnă președintă, stimați colegi, începând cu 1 ianuarie 2019, România va exercita președinția rotativă a Uniunii Europene.

Este un semnal important pentru cetățenii statelor care au aderat mai târziu și unde așa zisul plan al Europei cu mai multe viteze nu a fost primit foarte bine. Pe această cale, salut inițiativa Comisiei Europene, care dă un semnal pozitiv acela că în pofida tuturor discuțiilor din ultimii ani privind viitorul Europei, suntem hotărați să trăim și să ne dezvoltăm împreună, cu diferențe cât mai mici între statele membre.